Deze keuze impliceert een continuering van de burgeroorlog, een verdergaande vernietiging van de Syrische infrastructuur, een humanitaire ramp van catastrofale omvang ik spreek hier ook namens mensen uit Syrië zelf en vooral niet te vergeten, voortschrijdende instabiliteit in de buurlanden van Syrië. Twee,

Deze tweede optie vergt het aangaan van een politieke dialoog met het Syrische regime. Deze keuze impliceert evenzeer dat het westen, dus ook de Europese Raad ik hoop dat hij luistert het zwaartepunt van zijn politieke steun dient te verleggen van de Syrische buitenlandse naar de Syrische binnenlandse oppositie.